Signora Presidente, onorevoli colleghi, in Europa l'autismo colpisce ben 5 milioni di persone, e i dati danno una tendenza in crescita. L'autismo comporta disabilità significative a chi ne è colpito e sconvolge intere famiglie. Parlare di autismo oggi fa meno paura rispetto al passato. Molte barriere sono cadute, c'è una sensibilità diffusa, c'è una conoscenza maggiore grazie anche ad iniziative come la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, celebrata ieri. Tuttavia, resta molto da fare in termini di ricerca, in termini di assistenza e qualità della vita di queste persone e delle loro famiglie. È necessaria e non più procrastinabile, anche alla luce della dichiarazione scritta sull'autismo adottata da questo Parlamento nel 2015, una risposta strategica da parte delle istituzioni europee. L'Unione europea deve saper rispondere in modo adeguato alla sfida dell'autismo ed assicurare assistenza adeguata alle persone con autismo e ai loro familiari. Non possiamo girarci dall'altra parte rispetto a chi soffre.